Uważam, że zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży powinno nadal stanowić jeden z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej i państw członkowskich, dlatego też od początku popierałem Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jako nowy instrument dedykowany temu niestety wciąż utrzymującemu się problemowi. Cieszę się, że Komisja zdecydowała się zwiększyć budżet Inicjatywy, i mam nadzieję, że środki na ten cel będą dostępne jeśli tylko będzie taka potrzeba także w przyszłej perspektywie finansowej. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że aby instrument zwiększył swoją efektywność, należy większą wagę przykładać do dopasowania oferty do kwalifikacji bezrobotnej młodzieży w taki sposób, aby wziąć także pod uwagę potrzeby pracodawców i wypełnić nieobsadzone wakaty. Już ponad jedna trzecia pracodawców sygnalizuje brak rąk do pracy. To właśnie nierównowaga między popytem i podażą umiejętności w większym stopniu niż konsekwencje kryzysu finansowego coraz częściej odpowiada za utrzymujące się bezrobocie wśród młodzieży. Oferta odpowiednich kursów doszkalających i staży zawodowych między innymi może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania tego problemu. Ponadto większy nacisk powinien być położony na monitorowanie i komunikowanie efektów, aby państwa członkowskie mogły wzajemnie korzystać z wymiany dobrych praktyk i systematycznie ulepszać swoją ofertę.